Während weltweit die Anwendung der Todesstrafe abnimmt, hält die weißrussische als einzige europäische Regierung an dieser Praxis fest. Dem Präsidenten Lukaschenko, der gerne die Zugehörigkeit seines Landes zu Europa betont, muss unmissverständlich deutlich gemacht werden, dass das staatlich angeordnete Morden mit europäischen Werten unvereinbar ist. Seit Weißrussland unabhängig geworden ist, sind mindestens 400 Menschen aufgrund von Todesurteilen gestorben, in den letzten zwei Jahren sind mindestens vier Menschen hingerichtet worden. Nach dem weißrussischen Strafrecht wird der Zeitpunkt der Hinrichtung nicht bekanntgegeben, auch nicht den Familienangehörigen. Der Leichnam der erschossenen Person wird den Angehörigen nicht zur Beerdigung übergeben, ebenso wird die Grabstelle geheim gehalten.

Rechtsstaatliche Regeln wurden nicht beachtet. Vieles spricht dafür, dass das Geständnis von Konowalow unter Folter erpresst wurde. Die Strafe kann jeden Moment vollzogen werden und die internationale Gemeinschaft muss deshalb unbedingt den Druck auf die Regierung in Minsk verstärken.